Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le paquet législatif consacré au transport routier, qui sera annoncé dans quinze jours, arrive à un moment crucial. En effet, on parle d'un secteur qui est aujourd'hui confronté à trois défis majeurs.

Pour cela, il est urgent que la Commission propose, entre autres, des normes plus ambitieuses en matière d'émissions de CO2 pour tout véhicule roulant.

Elle doit permettre de faciliter le travail des salariés et la mobilité transfrontalière, mais aussi d'améliorer le contrôle pour garantir le respect de la loi.

Le routier est devenu une jungle sociale à cause de la triche organisée par des entreprises de transport qui usent et abusent du dumping social grâce aux bas salaires de travailleurs venus des pays de l'Est. Il est temps d'affirmer le principe travail égal, salaire égal et de créer une agence européenne du routier, véritable gendarme dont la mission sera de garantir le respect de la législation européenne. Cette concurrence déloyale fait des ravages en matière d'emploi, nuit aux conditions de travail des salariés, détruit des vies, oppose des salariés européens entre eux et nourrit la colère des uns et des autres.

Nous avons une obligation de résultat, ici et maintenant.